Señor presidente, en efecto, las víctimas son lo más importante, y Albert Camus dijo Ante el mal, ante la muerte, el hombre pide justicia desde lo más profundo de sí mismo..

La actualización de la Directiva era necesaria porque el terrorismo globalizado exige una armonización, al menos europea, de los tipos penales, con justicia, sin excesos. No hay otra manera de evitar la impunidad, y no todos los países estaban preparados. Hay dos pero, sin embargo, al resultado tras el diálogo tripartito —aunque debo agradecer a la ponente y a los colaboradores el esfuerzo que han hecho— uno, el intercambio de información, que ha quedado limitado al intercambio judicial, y no policial y dos, los inocentes, las víctimas del terrorismo, que seguirán teniendo derechos y tratamientos muy dispares —en muchos casos, muy deficientes— según su nacionalidad, incluso ante el mismo atentado. Hay quien considera que las víctimas no necesitan una directiva propia y específica

No porque sean más graves los delitos, sino porque los terroristas utilizan nuestra vida para condicionar a la sociedad entera, y cada nuevo atentado abre las heridas de las víctimas anteriores.